Nous n'avons vu qu'une infime partie des seules opérations de vote et de dépouillement, et non la remontée des résultats. Ai je été surprise par la décision, historique en Afrique, de la Cour constitutionnelle?

On leur a fait croire que la technologie allait rétablir la confiance et c'est l'inverse qui s'est produit. Les mois, les années qui viennent vont être essentiels pour que le respect de la société civile et le dialogue permettent d'éviter le pire, qui est à craindre.